Señor presidente, señor presidente Sánchez, bienvenido a esta Cámara. Europa es el primer destino del mundo y España es el segundo país, después de Francia, donde van más turistas y el segundo país de donde se reciben más ingresos, después de Estados Unidos. El sector turístico tiene su fortaleza acreditada. Pero el turismo, además de innovación, de sostenibilidad y de calidad en los servicios, necesita seguridad y estabilidad. Y de eso le quiero hablar. Usted debe su Gobierno a las mismas personas que combaten el turismo, que lo demonizan, que realmente expulsan el sentido común de la vida diaria con actos vandálicos en Gandia, en las Islas Baleares, en Valencia, en Cataluña— minando la convivencia. Señor presidente, cuando no hay estabilidad, es un dardo en la línea de flotación de todo el sector turístico y de la convivencia de un país. Europa nos da un ejemplo, cada día, de fortaleza, de principios y de convicciones, pero usted se esfuerza, cada día, en ir hacia otra dirección. Fomenta deliberadamente la división entre los ciudadanos es tolerante con los intolerantes, irresponsable con los que quieren combatir Europa y las instituciones. Para combatir los autoritarismos, la mejor medicina es cumplir la ley.